O volbách v České republice se psalo jako o referendu mezi směřováním na západ nebo na východ.

Ale jeho zvolení souviselo ještě s něčím jiným. Česká republika je na tom ekonomicky dobře. Přesto, mnozí lidé nejsou spokojeni se svou situací a mají pocit, že neprofitují z ekonomického rozvoje, že se ho vlastně neúčastní. HDP v Praze vysoce překračuje průměr Evropské unie, ale v mnoha místech České republiky mají lidé mzdy, které jsou poloviční oproti minimální mzdě ve Francii nebo v Německu. Lidé mají strach z nezvládnuté imigrace, té současné i budoucí. Ještě jako Středoevropané možná jsme si zvykli na vyšší standard. Ale jsem přesvědčená, že naši občané rozumí solidaritě i problémům, kterým čelí lidé v jiných částech světa. Paní místopředsedkyně, já jsem chtěla poblahopřát vám, Finsku i Vám osobně, že vy jste si zvolili prezidenta a nepodlehli jste nástrahám populismu.